Wenn das Abkommen so wenig überzeugend ist, wie erklären Sie sich dann diese Begeisterung von Millionen von Bürgern, die für dieses Abkommen auf die Straße gehen? Ich habe gerade in der gelesen, dass man in Amerika darüber diskutiert, was man selber tun kann, damit jemals für Handelsabkommen so begeistert demonstriert wird, wie zur Zeit auf dem Maidan.